virðulegi forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku sem hljóðar svo alþingi ályktar að fela iðnaðar og viðskiptaráðherra að hefja vinnu við mat á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku við strendur íslands með það að markmiði að greina hagkvæmustu nýtingarkosti til framtíðar jafnframt verði lögð drög að uppbyggingu gagnagrunns um nýtingu sjávarorku og mótuð stefna um framgang tækniþróunar á þessu sviði einnig yrði kannað með hvaða hætti ísland gæti orðið aðili að alþjóðlegu samstarfi um nýtingu sjávarorku ráðherra skipi starfshóp um málefnið sem skili tillögum eigi síðar en fyrsta maí tvö þúsund og fjórtán ég mun nú fara yfir helstu rökin fyrir því að alþingi ætti að vinna fljótt og vel að því að samþykkja þessa þingsályktun í fyrsta lagi skiptir máli að tuttugu háttvirtir þingmenn úr öllum flokkum eru meðflutningsmenn mínir á málinu þingsályktunartillaga sama efnis hefur verið lögð fram áður síðast var hún lögð fram á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi fyrsti flutningsmaður var skúli helgason sem þá var þingmaður samfylkingarinnar en meðflutningsmenn hans voru úr öllum þingflokkum eins og nú tillagan var tekin til umfjöllunar í háttvirtri atvinnuveganefnd sem mælti með samþykkt hennar með nefndaráliti á þingskjali tólf hundruð fimmtíu og þrjú en ekki kom til atkvæðagreiðslu um hana sennilega er sjávarorka ein stærsta ónýtta orkulind íslands þá ályktun má meðal annars draga af niðurstöðum rannsókna í nágrannalöndunum til niðurstöður hennar eru meðal annars að heildarorka sjávarfallastraum við írland sé tvö hundruð og þrjátíu tera vattstundir á ári en til samanburðar álítur orkustofnun að samanlagt heildarumfang vatnsafls og jarðvarma hér á landi sé um hundrað tuttugu og þrjár tera vattstundir á ári rétt er að hafa í huga að hvorug talan segir til um nýtingarmöguleika ekki er hægt að fullyrða að aðstæður á írlandi séu að fullu sambærilegar en sé tekið tillit til þess að írland er sjötíu prósent af flatarmáli íslands má álykta að virkjun sjávarorku geti orðið framtíðargrein í orkubúskap íslendinga í sömu átt benda rannsóknir á sjávarfallaorku við bretland noreg og víðar ölduorka við ísland er að líkindum mun meiri sé þessum samanburði beitt heildarorka öldu við bretland og írland er metin yfir þúsund tera vattstundir á ári í skýrslu sem gerð var fyrir bresk stjórnvöld sé í lengdarmetra báru sunnan íslands og vestan bretlandseyja hér við land hafa litlar rannsóknir farið fram á grunnþáttum sjávarorku við strendur utan fjarða á skortir straumhraðamælingar á þeim stöðum þar sem straumar eru stríðir svo sem í röstum utan annesjum engar tilraunir hafa verið gerðar til að meta á heildstæðan hátt umfang sjávarorku og þýðingu hennar fyrir orkuöflun til framtíðar vissulega má tilgreina þau rök annars vegar að íslendingar hafa haft næga orku frá vatnsföllum og jarðvarma og hins vegar að hingað til hefur tækni skort til hagkvæmrar nýtingar sjávarorku hvort tveggja kann þó að vera að breytast ísland er auðugt að hreinni og endurnýjanlegri orku og hafa íslendingar einkum nýtt tvær tegundir þessara auðlinda vatnsföll og jarðvarma og verið í fremstu röð þjóða hvað varðar nýtingarhlutfall hreinnar endurnýjanlegrar orku lítið sem ekkert hefur verið hugað að öðrum endurnýjanlegum orkulindum landsins enda álitið að ekki væri unnt að nýta þær með hagkvæmum hætti í þessum tveimur endurnýjanlegu orkugjöfum eiga íslendingar enn mjög miklar orkulindir sem nýtanlegar væru út frá tæknilegum og hagrænum sjónarmiðum þessir nýtingarmöguleikar reynast þó minni þegar tekið er tillit til umhverfissjónarmiða og annars verndargildis eins og rammaáætlun segir til um vaxandi almenn umhverfisvitund veldur því að sérhver nýr virkjunarkostur er nú umdeildari en áður íslendingar geta því ekki treyst eingöngu á nýtingu þessara tveggja orkugjafa til framtíðar eðlilegt er að leita jafnframt nýrra leiða um orkuöflun og núlifandi kynslóð getur lagt sitt af mörkum til að svo megi verða til dæmis með þróun rannsóknum og gagnaöflun sem tengist nýjum orkukostum ísland býr yfir miklum hreinum og endurnýjanlegum orkuauðlindum auk vatns og jarðvarma þar má nefna vindorku ölduorku og sjávarfallaorku sífellt fleiri ríki og ríkjabandalög beina nú sjónum sínum að nýjum lausnum í stað jarðefnaeldsneytis og síaukin áhersla er lögð á leit að nýjum lausnum tækniþróun hefur því fleygt fram í heiminum varðandi nýtingu endurnýjanlegrar orku á mörgum sviðum mörg evrópulönd eru þar framarlega í flokki nægir þar að nefna hina miklu vindmylluvæðingu í danmörku og þýskalandi og áherslu breta á sjávarorkutækni ný tækniþekking og aukin fjöldaframleiðsla gerir nýtingu óhefðbundinna orkulinda sífellt arðbærari aukin áhersla og vitund á alþjóðavettvangi um mikilvægi sjálfbærrar þróunar hefur að auki haft í för með sér að æ fleiri ríki leggja umhverfisgjöld á óendurnýjanlega orkugjafa

sjávarorka er að öllum líkindum mjög mikil við íslandsstrendur og með aukinni tækniþróun má ætla að þar sé orkukostur sem hagkvæmt verður að nýta til þess liggja nokkrar ástæður í fyrsta lagi er ljóst að víða er mikla orku að finna skammt undan ströndum og má leiða líkur að því að heildarforði sjávarorku sé talsvert meiri en samanlögð virkjanleg vatnsfalla og jarðvarmaorka eins og hér kom fram í upphafi í öðru lagi er um stöðuga og fyrirsjáanlega orkuöflun að ræða þetta á einkum við um sjávarfallastrauma sem fylgja reglulegum gangi tungls um jörðu þar yrði framleiðslustöðvun fjórum sinnum á sólarhring á fallaskiptum en brúa má það meðal annars með tveimur leiðum annars vegar með því að keyra vatnsorkuver á fallaskiptum en spara í lónum á milli en hins vegar með því að nýta misjafnan sjávarfallatíma kringum landið í þriðja lagi er tækni til nýtingar sjávarorku sífellt að þróast og verða hagkvæmari í heiminum eru nú yfir sextíu tegundir hverfla komnar í tilraunakeyrslu og áætlanir eru um umfangsmiklar sjávarfallavirkjanir í nokkrum ríkjum í fjórða lagi eru líkur á að íslendingar gætu náð góðum árangri í þróun tækni á þessu sviði ekki síður en á sviði jarðvarmanýtingar íslensk þróun sjávarorkutækni er þegar hafin og hefur þróast ört á fáum árum nú er verið að þróa nokkrar gerðir hverfla á vegum fyrirtækisins valorku e h f og þegar hefur verið tryggt einkaleyfi fyrir íslenskum sjávarfallahverfli uppfinningu valdimars össurarsonar sá hverfill er ætlaður til nýtingar hægstrauma utan fjarða og hlaut fyrstu verðlaun í hugmyndasamkeppni alþjóðasamtaka uppfinningafélaga árið tvö þúsund og ellefu eftir árangursríkar prófanir í straumkeri var íslenskur hverfill prófaður í fyrsta skipti í sjó í hornafirði haustið tvö þúsund og þrettán þar með hófust einnig á heimsvísu sjóprófanir á hverfli sem einkum er ætlaður til nýtingar á hægum straumhraða í annesjaröstum forusta í tækniþróun á svo víðtæku og vaxandi sviði gæti skapað mikilvæg sóknarfæri og mætti þar til dæmis líta til árangurs sem náðst hefur varðandi þekkingarútflutning á sviði jarðhita tilraunastöðin sem valorka hefur sett upp í hornafirði mun nýtast til frekari þróunarstarfs en í hornafirði eru aðstæður einstaklega góðar til prófana á sjávarvirkjunum erlendur aðili hefur lýst áhuga á að kanna með heimamönnum hagkvæmni þess að setja þar á fót alþjóðlega prófunarmiðstöð sjávarorkutækni tækifærin eru mörg á þessu nýja og vaxandi sviði hreinnar orkuframleiðslu takist þróunarstarfið vel og takist að halda því hér innan lands má ætla að íslendingar hafi einstakt tækifæri til að framleiða og selja hátæknivöru á markaði sem fyrirsjáanlega verður ört vaxandi á næstu árum sjávarorka kemur fyrir í nokkrum myndum en sumar þeirra koma varla til álita hér

er seltuvirkjun eða osmósa en þá eru virkjuð áhrif mismunandi seltustigs vatns og sjávar við árósa með gegndræpum himnum tæknin er nú á tilraunastigi og skammt komin en hugsanlega gæti hér verið um mikilvægt orkuform að ræða nýsköpunarmiðstöð íslands hefur haft forgöngu um rannsóknir á osmósuvirkjunum og hefur byggt upp tilraunaaðstöðu til að meta fýsileika þess að nota íslenskar jökulár til að framleiða orku með osmósutækni þær rannsóknir hafa nú leitt til samstarfs nýsköpunarmiðstöðvar og orkubús vestfjarða um að setja upp osmósuorkuver í smáum stíl við mjólkárvirkjun til þess að vekja athygli ferðamanna og almennings á þessum orkukosti um er að ræða vistvænan orkukost þar sem ekki er um að ræða neina losun gróðurhúsalofttegunda eða mengandi vökva engin þörf er fyrir stíflur eða uppistöðulón og áhrif á gróður og lífríki ár og sjávar eru í lágmarki þriðja form sjávarorku er ölduvirkjanir hér er um mjög áhugaverðan orkukost að ræða þar sem ölduhæð getur orðið mjög mikil við íslandsstrendur einkum sunnanlands ölduorka er þó mjög óstöðug orkulind enn eru óleyst vandamál við nýtingu hennar og virkjanatækni á nokkuð í land með hagkvæmni fjöldamargar hugmyndir hafa komið fram um tækni til virkjunar á ölduorku en enn hefur engin fundist sem staðist hefur mestu átök við raunaðstæður að minnsta kosti ein íslensk hugmynd er á þróunarstigi fjórða form sjávarorku er virkjun hafstrauma sem mætti skipta í nokkra flokka stífluvirkjanir nýta sjávarfallastrauma í ósum og fjörðum sem þá eru stíflaðir og straumurinn leiddur gegnum hverfla hætt er við að slíkar virkjanir verði umdeildar vegna mikilla umhverfisáhrifa en á móti kann að koma hagkvæmni vegna annarra þátta svo sem þar sem þvera þarf firði vegna vegagerðar á sviði virkjunar sjávarfalla hefur nýsköpunarmiðstöð íslands í samvinnu við háskólasetur vestfjarða og orkubú vestfjarða komið að rannsóknum á möguleikum stífluvirkjana á vestfjörðum lengst er gengið með rannsóknir í þorskafirði þar sem gert var líkan af samnýtingu brúar yfir fjörðinn og hverfla undir brúnni sem virkjað gætu orku sem nemur að meðaltali um þrjátíu og fimm mega vöttum fyrsta sjávarfallavirkjun heims la rance í frakklandi er stífluvirkjun byggð nítján hundruð sextíu og sex hún var til skamms tíma einnig langstærsta sjávarfallavirkjunin en nú hefur önnur lítið eitt stærri tekið til starfa í suður kóreu hugmyndir um stífluvirkjanir hafa sums staðar verið lagðar til hliðar vegna umhverfisáhrifa svo sem í severn firði á bretlandi strandvirkjanir eru hér nefndar sjávarfallavirkjanir þar sem hverflar eru staðsettir í straumhörðum sundum og álum án stíflugerðar hverflarnir geta ýmist verið á kafi marandi í yfirborðinu eða festir á turn sem nær frá botni upp fyrir yfirborð flestir sjávarfallahverflar sem nú eru í þróun teljast til þessa flokks en sumir þeirra eru komnir á það stig að vera farnir að framleiða rafmagn í einhverjum mæli inn á neyslunet hagkvæmni sjávarfallahverfla eykst hröðum skrefum

sundavirkjana er sá að hverflarnir sem oftast eru skrúfuhverflar þurfa mikinn straumhraða til að skila hagkvæmri orkuframleiðslu um og yfir tuttugu og fimm m sek sá hraði er ekki algengur og kemur helst fyrir í nokkrum sundum en lítt utanfjarða hér er hann að finna í hvammsfjarðarröstinni og sennilega í fleiri álum breiðafjarðar virðulegur forseti ég sé að það gengur á tíma minn og hér er um langt og spennandi mál að ræða en ég verð að stytta mál mitt það er ljóst að nýting sjávarorku hefði ýmsa þýðingu fyrir íslendinga með henni fengist aðgangur að mjög stöðugri og öflugri orkulind sem unnt væri að nýta án nokkurra þekktra umhverfisáhrifa og ætti því ekki að verða umdeild þessi nýting mundi hafa verulega þýðingu varðandi orkuöryggi þar sem orku er víða að finna við svæði sem hingað til hafa búið við óöryggi í orkumálum í ljósi þess sem hér hefur verið rakið varðandi takmarkað framboð hefðbundinna orkulinda er augljós ávinningur þess að meta umfang nýrra orkulinda svo sem við strendur landsins það er ekki unnt nú þar sem áreiðanlegar mælingar skortir nær algjörlega einkum varðandi sjávarfallastraum á virkjanlegum stöðum

að byggður sé upp góður gagnagrunnur varðandi rannsóknir á þessu sviði og að settur sé góður stuðningur við tækniþróun á þessu sviði einnig verðum við virðulegi forseti íslendingar að koma okkur í gott alþjóðlegt samstarf um málefnið virðulegur forseti ég óska eftir því að þingsályktunartillögunni verði vísað til atvinnuveganefndar að lokinni þessari umræðu það er augljóslega mikilvægt fyrir íslenska þjóð að leita orkugjafa sem valda ekki umhverfistjóni og geta gefið orku til eflingar atvinnulífs og lífsgæða hér á landi til framtíðar nauðsynlegur liður í því er að samþykkja þingsályktunartillögu þessa og leyfi ég mér því að skora á háttvirta atvinnuveganefnd að taka málið fljótt á dagskrá og afgreiða það til atkvæðagreiðslu hér í þingsal sem allra fyrst